Monsieur le Président, Madame la Présidente, le débat d'aujourd'hui n'est pas un débat comme les autres, nous parlons d'un enjeu fondamental qui dépasse les clivages partisans la survie de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Nous saluons la démarche de la Commission européenne de présenter devant nous son plan d'action, mais disons le tout de suite, toute initiative climatique sera vaine si elle ne s'attaque pas à la racine du problème un système économique qui entraîne à la fois la destruction de notre écosystème et l'explosion des inégalités. Alors certaines de vos propositions, comme sur la reforestation, les aides d'État ou l'efficacité énergétique vont dans le bon sens, mais votre plan se limite à des objectifs qui restent imprécis, non contraignants et non financés. Un signe ne trompe pas dans votre plan, on trouve beaucoup de plans d'action, de stratégies qui sont énoncés, mais peu de modifications législatives réelles, alors qu'on sait très bien qu'on ne sauvera pas la planète avec des incantations. Votre plan est aussi traversé par des contradictions qui sont fondamentales et qui rendent certains de ses objectifs inopérants. Sur l'énergie, comment être crédible sans un calendrier précis de sortie du charbon et du gaz et en étendant encore un marché carbone inefficace? Sur le commerce, à quoi servent des clauses environnementales, si l'on poursuit les accords de libre échange climaticides? Sur l'agriculture, comment augmenter les surfaces dédiées au bio sans réouvrir les négociations sur la PAC? Sur les transports, comment développer le fret ferroviaire en poursuivant le démantèlement des entreprises publiques? Sur les financements, enfin, où sont les engagements concrets pour une taxe kérosène, une taxe carbone et une taxe plastique? En l'état, ce plan ne permettra pas d'atteindre votre objectif de réduction de 50 des émissions de gaz à effet de serre, déjà en deçà des efforts à réaliser pour respecter l'accord de Paris. Pire encore et c'est le plus important pour notre groupe ce plan ignore la dimension humaine et sociale de la transition écologique, alors même et vous l'avez reconnu vous même que les plus précaires sont les premières victimes de la catastrophe et ce n'est pas le dérisoire fonds de transition juste qui changera la donne. C'est une faute politique majeure on ne résoudra pas la crise climatique contre les peuples ou en leur faisant payer le plus fort prix, comme a tenté de le faire Emmanuel Macron en France. La transition écologique doit se faire par, pour et avec les peuples européens.

C'est le sens du contre projet de notre groupe de la Gauche unitaire européenne, que nous vous remettons aujourd'hui et que nous mettons sur la table des propositions concrètes articulées autour de dix axes.

il doit révolutionner notre politique agricole en encourageant un modèle paysan il doit sortir de la logique du libre échange et oser un protectionnisme solidaire il doit mettre la Banque centrale au service de la transition écologique il doit dégager des marges budgétaires en se libérant du carcan austéritaire et en luttant contre l'évasion fiscale. Voilà les grandes lignes du plan écologique et social que nous mettons aujourd'hui sur la table, voilà ce qu'attendent les peuples et la planète, finalement un pacte pour les jours heureux, un pacte pour le futur. Il vous reste trois mois avant la publication définitive de la stratégie de l'Union européenne. Le Parlement européen doit assumer son rôle et demander à la Commission européenne de revoir sa copie et d'augmenter le niveau d'ambition pour qu'on change enfin le système et pas la planète.